Am votat în favoarea raportului, deoarece un parteneriat veritabil între Uniunea Europeană și Rusia trebuie să aibă la bază nu doar interese comune, ci și împărtășirea de principii și valori. În mod obligatoriu, printre ele ar trebui să se numere respectul pentru statul de drept, precum și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale. Datorită influenței pe care o are în regiune, Rusia ar trebui să devină un model pentru statele vecine. Cazuri precum cel al lui Hodorkovski, sau, mai recent, al lui Serghei Magnitski, sunt cunoscute tuturor membrilor Parlamentului. Așadar, un eventual acord cu Rusia ar trebui să conțină clauze referitoare la aspectele legate de drepturile omului și reformele democratice, iar nerespectarea lor să conducă în mod automat la aplicarea de sancțiuni sau de măsuri restrictive.